Nous avons demandé que les variétés obtenues par pollinisation ouverte et appartenant au domaine public soient exclues du champ d'application de la législation puisqu'il est évident que celle ci ne leur est pas adaptée. L'enregistrement est coûteux, aussi bien pour l'administration que pour les opérateurs, et il représente une charge disproportionnée au regard des enjeux attachés aux variétés du domaine public, qui n'intéressent qu'un public restreint. Nous avons aussi proposé que les variétés destinées exclusivement aux jardiniers amateurs soient exclues du champ d'application de la législation. Je le répète, la protection de la biodiversité, des petites entreprises du secteur et des semences anciennes mérite une législation efficace, respectueuse et protectrice de ces valeurs.